Señor Presidente, como me ha faltado un minuto antes, quiero contestarle a la señora Comisaria que sabe de mi amistad y mi cariño por ella y, efectivamente, de mi amistad y mi cariño por el señor Orban. Pero la Comisaria no ha dicho ni una sola palabra sobre la recomendación del Defensor del Pueblo. Es decir, el Defensor del Pueblo, que conoce todos los argumentos que nos ha dado la señora Comisaria, ha hecho una recomendación precisa que la Comisión parece ignorar en todos sus extremos. Yo no quiero ni siquiera que me conteste la señora Kuneva porque, evidentemente, no es ella quien tiene los datos, pero todos los datos que ella me ha dado están en línea con lo que nosotros sabíamos y con lo que el Defensor del Pueblo también sabe y no nos dice si efectivamente, a pesar de todo eso, y como el Defensor del Pueblo, que conoce eso, recomienda que se cambie la norma, no nos dice si la Comisión va a asumir lo que pide el Defensor del Pueblo y lo que recomienda el Parlamento en función de lo que el Defensor del Pueblo ha pedido.